Der Haushaltskontrollausschuss hat ihm Amtsmissbrauch vorgeworfen, die Haushaltsentlastung ist ihm von allen Fraktionen verweigert worden. Er hat über Passagen aus dem kritischen Bericht eigenmächtig entschieden. Lasst uns den Bürgern zeigen, wer Herrn Schulz ins Amt hebt! Ich bitte um namentliche Abstimmung.